Ik vind het eigenlijk te belachelijk voor woorden dat hier gezegd wordt dat het verwerpelijk is en dat Nederland, de VVD zich in stilzwijgen hult.